Rad bi vseeno želel oziroma zahteval, razpravo na, na naslednji seji, ker je področje seveda še kako pereče, tukaj pa za zaključek, na te navedene, zakonske spremembe, v kontekstu uporabe mobilnega telefona. Jaz sem zdaj videl , da ste, da ste, gospa ministrica, na lokacijah Dragomer in Brnik, ne, ste, ste namestili opozorilne table in detekcijske enote, da pač opozarjajo zaradi uporabe telefona med vožnjo, ne, prek svetlobne opozorilne table, vseeno vam pa bi pol priporočal tudi, da ste mogoče malo bolj rigorozni, ker jaz mislim, vsem to so precej prijazne opozorilne table, jaz se dosti vozim pač v Avstrijo. Veste, kakšno je bilo tam, stanje glede tega, glede opozarjanja na, na zlorabo telefona med vožnjo? Imeli so jumbo plakate, kjer je bil na sliki mobilni telefon in samo en kratek stavek oziroma dve besedi: Game over. Se pravi bili so zelo eksplicitni , tako da, to je bolj, kako bi rekel, dobronamerno opozorilo, ko boste imeli te akcije, tudi, ko boste promovirali te zakonodajne, spremembe, da ste, tako kot sem rekel, bolj rigorozni, da dejansko, bo slovenski voznik in voznice dojamejo in telefon v roki, maligani v telesu, da delajo širšo, širšo družbeno škodo. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj.